Szívből gratulálok honfitársamnak, Erdős Norbertnek, aki a raportőre ennek a nagyon fontos és szép jelentésnek, amiből szinte mindent megtudunk, amit mézről, méhekről, méhészetről tudni kell. Azért hagy kérdezzek rá, hogy jól értem e, hogy ha valaki felelősségteljes mézfogyasztó szeretne lenni, a családjával együtt, akkor mondjuk magyarként Magyarország egyébként ugye a három legfőbb európai méztermelő ország egyike azt teszi, hogy piacról, vagy pedig közvetlenül a termelőtől szerzi be a mézet, tehát hogy a magyar ember magyar mézet fogyasszon lehetőség szerint. Lehet, hogy ez itt különböző nacionalista vagy szélsőséges bélyeget ragaszt az emberre, de hagy mondjam, és akkor már hagy forduljak a biztos úrhoz, és hagy kérdezzek rá hogy azt jól értem e, hogy rengeteg hamisított méz érkezik Európába, főleg Kínából, és ezek között nagyon sok az egészségre is ártalmas. Hagy kérdezzek rá, hogy konkrétan mit csinálnak ez ellen a, ha jól értem, szervezett bűnözési forma ellen? Hangsúlyozom, ennek a káros hatásait akkor tudjuk leginkább elkerülni, ha helyben termelt, helyi mézet fogyasztunk.